Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, l'Union européenne est consciente des difficultés que peuvent rencontrer en Inde les membres de certaines communautés répondant à l'appellation de ou caste répertoriée, connus également sous la dénomination de dalits. En dépit de l'égalité de tous les citoyens prévue par la constitution indienne, le gouvernement indien a, depuis l'indépendance, mis en place un régime de discrimination positive

La discrimination positive, malgré ses effets positifs incontestables, a eu aussi des effets pervers, participant à un certain renforcement de l'identité de caste, et a parfois généré des conflits au sein même des groupes de caste avec des revendications de sous quotas.

mais malheureusement leur mise en œuvre n'est pas toujours satisfaisante. Dans le paysage démocratique indien, certains partis politiques membres des coalitions au gouvernement fédéral ou au pouvoir dans les États moins avancés se font les porte parole des membres de ces castes et veillent à leur avancement. La question des discriminations fait également partie des points soulevés lors des dialogues sur les droits de l'homme que l'Union européenne entretient localement régulièrement avec ses homologues indiens. Un tel dialogue est prévu au début de l'année prochaine. De nombreux projets mis en œuvre par des organisations non gouvernementales, cofinancés par l'Union européenne, et le programme d'aide bilatérale en Inde ont pour objectif direct l'amélioration de la condition des populations les plus défavorisées.

La question des discriminations de caste est une question complexe, comme certains d'entre vous l'ont mentionné, et qui est fermement ancrée dans la culture indienne. Depuis l'indépendance, cependant, l'Inde a fait des progrès considérables en matière d'avancement des populations défavorisées, même si de nombreuses zones d'ombre subsistent. L'Union européenne, comme je l'ai mentionné, soutient les efforts du gouvernement, qui met déjà en œuvre des moyens et des programmes d'envergure dans ce domaine.

Mais l'accord, par contre, pourrait contribuer au développement économique de l'Inde, s'il est négocié de manière intelligente, comme nous souhaitons le faire, et ainsi améliorer la situation des communautés les moins favorisées.